Abgesehen von einigen Zwischenfällen verlief die Parlamentswahl in Georgien im Großen und Ganzen frei und demokratisch. Jetzt, neun Jahre nach der unblutigen Rosenrevolution im Jahr 2003, ist das Machtmonopol von Saakaschwili gebrochen. Der Held der damaligen Revolution bekommt mit dieser Wahl die Rechnung dafür präsentiert, dass er sich im Lauf seines Feldzuges gegen Korruption zum autoritären Führer gewandelt hat. Allein, dass es erstmals eine starke Opposition gibt, ist zweifellos schon eine demokratische Errungenschaft. Bald wird sich zeigen, ob und wie die Zusammenarbeit funktioniert. Zu hoffen steht jedenfalls, dass anstehende Reformen etwa des Rechtssystems angegangen werden, und vor allem, dass der bisherige pro westliche Kurs mit der angestrebten Mitgliedschaft in der NATO und der Europäischen Union beibehalten wird bzw. nicht an Schwung verliert.

Die neue Partei Georgischer Traum wird sicher erst einmal zeigen müssen, wie sie mit Machtmissbrauch seitens der ehemaligen Rosenrevolutionäre umgeht. Letztlich steht zu hoffen, dass im Rahmen der zweifellos anstehenden politischen Säuberungsaktionen nicht nach ukrainischem Vorbild die fundamentalsten rechtsstaatlichen und demokratischen Grundsätze über Bord geworfen werden.